Takole je, z vrtom, sem začela pravzaprav že zelo zgodaj se spoznavati. Že kot otrok. pri obeh babicah smo imeli, zelenjavni vrt in seveda tudi okrasni vrt. na zelenjavnem vrtu je bilo treba bolj delati, zato me ta ni tako zelo navduševal, me je pa navduševalo to, da so na obeh vrtovih rasle raznorazne pisane rožice in da so bile, meni izredno všeč, zato sem tudi, potem ko sem šla v, pokoj, začela sama še bolj intenzivno se z vrtom ukvarjati. čeprav sva imela z možem tudi vrt, ko sva živela v v Goricah, pri mojih starših in tudi potem, ko smo se preselil v Ljubljano, sva ta vrt obdelovala, čeprav se je bilo treba kar, ene četrt ure voziti do njega, ne. očitno sva za vrt navdušila tudi najini hčeri, ker, ta velika hči je itak biolog, in, poleg svojega vrta, ki ga nimajo malo, tam ene dvesto kvadratnih metrov, so si najeli, še dodatno njivo, na kateri pridelujejo, vse od krompirja, rdeče pese, skratka, so izredno, samooskrbni, kar je pa za njih seveda tudi dobro, ker so vegetarijanci. Ker družina s šestimi člani poje kar nekaj zelenjave. zdaj s hčerjo tudi zelo dobro sodelujeva glede vzgoje sadik. Jaz vzgojim neke svoje vrste, ona neke svoje vrste. ona je sploh bolj tako eko, bio zavedna, kot biolog in naravovarstvenik in to. In gleda, da so to kakšne stare vrste, kake, take, vemo, da so te stare vrste tudi manj občutljive za bolezni, in se potem seveda to, znajde tudi na našim vrtu in ugotavljamo, da pač pridelek včasih zaradi tega tudi malo manjši. Je pa velikokrat tudi okus mnogo boljši. naš vrt je začel nastajati tu okrog hiše tako dvajset let nazaj, potem ko smo hišo do konca zgradili in se preselil. najprej je bilo to seveda tako vse. To je tako, kot pri otrocih, ki imajo velike oči, ke sladkarije zagledajo, sem jaz rekla: "Jaz bi imela vse rože." In ker je moj, dragi hodil na molitveno skupino, v kateri je poznal eno gospo, ki je prav gojila rožice, sadikice, raznorazna semena in podobno, za na trg, kjer je prodajala. in ker sta si bila zelo naklonjena, zelo sta se fino zastopila, naju je povabila in nama je dala za poln prtljažnik sadik, čebulic, vsega, tako da sva potem ene par dni sadila tulele okrog hiše. Vsako ped zemlje sva zasadila. Seveda jaz o marsičem takrat še nisem imela nobenega pojma. nisem vedela, kako je treba za kake rožice skrbeti, nisem še vedela, da nekatere rožice imajo tako globoke korenine, da presajanja pravzaprav ne prestajajo zelo dobro. In sem seveda s kakšnimi takimi grobimi posegi, ko sem ugotovila, da kaka, rastlina mi ravno ne paše v koncept gredice, sem jo prestavila, seveda sem ji s tem, te, tanke lasaste, koreninice poškodovala in se je marsikatera rastlina tudi posušila. No, počasi se potem seveda, malo izobražuješ, ugotoviš, da ni zadosti motika pa, pa zalivalka, ne, da moraš pa kdaj tudi kaj prebrati. recimo, da upoštevaš vsaj navodila, ki jih, izkušeni vrtnarji oziroma vzgojitelji, sadik dajo k rožici, a ne, ali pa k rastlini. Ker tam piše, kakšno, naj bi bilo, ali senčno a sončno, lego hoče imeti. mislim kdaj cveti, koliko je visoko, zato da ne posadiš neke čisto nizke rastlinice vspredaj pa eno en meter visoko, pol se pa čudiš, kako se one ta majčkene ne vidi, ne. No, skratka počasi se potem izobražuješ. seveda pa vrtu nisem mogla nakloniti toliko pozornosti, kot bi želela. Kar služba pa otroci pa še dograjevanje oziroma, urejanje hiše pač je tudi zahtevalo svoj čas. ko sem šla pa v pokoj, sva pa s prijateljico ugotovili, da kljub temu, da o vrtu kaj veva, bi bilo dobro, da se vpiševa na kakšno izpopolnjevanje, in ker to omogoča Univerza za tretje življenjsko obdobje za takrat za relativno zelo majhen denar, ne. si dobil zelo veliko znanja, sva se obe vpisali na hortikulturo, tam smo izvedeli ogromno stvari, ki jih prej smo mislili, da vemo, pa pojma nismo imeli, skratka, izvedel si vse, pa o sortah, domačih sortah, kako je pomembno recimo, da ohranjamo domače vrste rastlin, da ne sadimo v svoje vrtove preveč teh tujerodnih, ki znajo biti izredno agresivne in izpodrivajo potem tako kot v živalskem vrtu, recimo kake želve, izpodrivajo naše avtohtone, a ne, tudi v rastlinstvu se to dogaja in zdaj tisti, ki niso pripravljeni za svoje rastline tako skrbeti, da te ne bi ušle v okolje, a ne. boljše, da takih stvari pač ne bi gojili, in ko ti to razložijo, ugotoviš, da imajo čisto prav. Ker potem počasi hodiš okrog in opažaš, kako, te invazivne rastline, pridejo ven iz, za ograj, se naselijo v, gozdu, se naselijo na travnikih in vsekakor potem, tako kot recimo imamo, tole japonsko dresen, ki se jo opazi ob avtocestah, tukaj je najbolj opazna, ker so te nasipe delali. Zemljo so, ne vem od kje vozili, in se je to strašno razširilo. Je pa skoraj nemogoče jo zatreti, ne. No, zato sem jaz mogoče tudi letos, nekako se odločila in sem ven pometala budleje, ki so, če niso pravilno rezane, recimo, takoj ko odcvetijo, jih je treba porezati, sicer zasemenijo in potem živali, ptice v glavnem, ne, odnesejo to seme vse naokrog in sem tudi že v gozdu našla, majhne sadikice, zato sem se odločila, da to mors z našega vrta iti, ravno tako se recimo zasajajo lovorikovci, ki so zelo tako popularni, ker so sadike poceni in jih ljudje pač radi sadijo kot žive meje. ptice pa potem, ko to zacveti in zasemeni, a ne, to raznesejo naokrog in zasvinjajo tako v narekovajih, naravo okrog. ne vem, tako, nekaj časa sem sejala zelo enoletnice, ne, pač, ko še nimaš dosti izkušenj, pa ko si še mlad, pa imaš še dovolj moči in, energije in to, ne, in nisi še seznanjen, misliš, da more biti vrt vsako leto malo drugačen. potem smo šli pa enkrat s to našo hortikulturo z našo profesorico, ko nas je imela to, predavala nam je o okrasnem vrtu, na en tak ogled h Golob Klančičevi v tisto vrtnarijo in nam je rekla: "Veste, takole je, naša mama pravi, ne, da je najbolj pametno imeti trajnice. vsi pametni lenuhi sadijo travnice, da imajo čim manj dela na svojm vrtu." No, in od takrat sem se jaz izmislila in sem res začela, saditi bolj tako trajno zasaditev. tako da zdaj po skoraj dvajsetih letih urejanja našega vrta, ne, ta vrt izgleda popolnoma drugače, kot je izgledal na začetku. V začetku je bil bolj tako naraven angleški vrt veliko, teh travniških plevelov tudi, ki so vmes zrasli. ki lepo cvetijo, ne, ampak potem to lahko rata dokaj neobvladljivo. zdaj pa prevladujejo potonike, mislim, da jih je preko trideset, razni ostrožniki, ki jih tudi sama vzgajam, oziroma se tudi sami zasejajo, ampak je to mnogo bolj obvladljivo potem populiti te viške in jih razdeliti, ker imajo večinoma ljudje to zelo radi. Pa lupinusi oziroma volčji bobi, so tudi tako dosti masovno zastopani na našem vrtu. Potem pa sem pa tja je še kakšna taka rastlinica, ko se sama seje, ki je enoletna, ampak, ni toliko agresivna, tako da v resnici, jo lahko pustiš, da se sama odloča, kje na vrtu se bo tisto leto pojavila. Ja, začetek je motika , motika potem, kaka majhna taka grebljica, ne, super je, če imaš kakšen sadilnik, to je taka koničasta palčka, zato da si čisto nohtov ne polomiš. Dobro je imeti tudi kake rokavice. Če si zelo občutljiva, če imaš občutljive roke na zemljo. jaz moram priznati, da vrtnarim brez, rokavic. to je potem včasih tako, da imaš roke take kot smirkov papir, za nohti mislim imaš tudi kar precej zemlje, je pa tako, da takrat najbolj občutiš, kako rodovitna je zemlja. skoraj, da začutiš, kaj v tisto zemljo lahko vsadiš. A gre lahko v to zemljo nekaj bolj občutljivega, nežnega ali mora biti nekaj bolj robustnega, ne, ker je zemlja pač težka in, vsekakor pa je pomembno, da, je zemlja odcedna. Skoraj za vse rastline, da je dobro prehranjena s humusom, boljše kot s kakšnimi, jaz v bistvu ne gnojim s kakimi umetnimi gnojili, se pravi domači humus, ke ga ene tri leta premetavaš malo sem pa tja, in to je tudi najbolj zdravo. ker potem je mikro, mikroorganizmov, ki skrbijo, da je ta zemlja zdrava, zelo veliko. Potem pa fino je, če imaš, kakšno tole podlogo za pod kolena, ne , jaz imam zdaj celo klopico, na katero se usedem, tako plastično ozko. Zato ker sem imela kolena pač operirano koleno, drugo je pa na poti, da bo šlo pod potem na operacijo, a ne. in, je treba čuvati, čuvati je treba hrbet, da se ne sklanjaš nepravilno, da ker pri vrtnarjenju je treba tudi kako zemljo dvigniti ali pa kako drugo tako stvar. Je zelo pomembno, da se znaš, z nogami dvigati, ne, se pravi z mišicami. Da se ne poškoduješ. drugače pa, ne vem, pol vidiš saj vsekakor je dobro imeti en hobuk, v katerega plevel odlagaš, in pa zalivalko, s katero zalivaš, če nimaš, kakšnega, namakalnega sistema, ne, ke jaz moram priznati, da zdaj za cvetlične gredice ga še nekaj časa ne bo, za zelenjavni vrt v rastlinjaku ga bova pa letos, naredila, zato ker, tam noter je pa treba kar na ene dva, tri dni dobro zaliti, če hočeš, da v redu dela, ne. no, jaz bi rekla, da skoraj vsakemu uspejo recimo, če greva čisto od začetka, od pomladi, jarice. Jarice in zvončki. Pa kakšni krokusi oziroma žafrančki, ne. to je super, ker spomladi ti to, ko se začne prebujati pač pomlad, naredi eno tako veselje, včasih tudi, če je še sneg, ne, začnejo te jarice, ki so živo rumene, pa ti beli zvončki kukat skoz snega in, tisto upanje ti začne vračati, glej, ne. Ravnokar bomo spet, lahko brskali in kopali, evo vrača se življenje, ne, po tisti turobni, sivi, ne vem decembrski, decembrskem cajtu pa januarskem pa tako. potem so tukaj narcise. Z narcisami tudi nimaš skoraj kaj zgrešiti, narcise daš, ker, so takoj precej za, za temi jaricami in zvončki, in, tako so pa seveda primerno višje, zato moraš paziti, da jih daš malo bolj v ozadje. tukaj imaš, toliko neizmernih vrst, ne, da se težko odločiš, katere bi. Meni osebno so izredno všeč recimo tulele pri križu, ke imamo, ke je majčkena gredica tetetet. To je, po francosko baje, jaz francoščine ne znam, ampak mi je moj mož prevedel, glava do glave in te so res tako bogato cvetijo, so malo nižje tako ene dvajset centimetrov, imajo, zunanje krilce bolj svetlo rumeno, notranji tulček, ki je tako skupaj zraščen, je pa lahko sicer tudi samo rumen, lahko pa oranžen in tiste so res nekaj krasnega. Potem imaš razno te, pomladanske čebulice, ki modro cvetijo. S tem da te so pa lahko majčkeno zoprne, ker se izredno razrastejo in, potem poselijo celo gredico, ne, tako je tudi z jaricam. zdaj so začele spet moderne ratovati, rožice, ki so jih gojile naše babice, recimo to so srčki. ne vem, kako se jim reče botanično, ampak tisti, ke jih imajo, jih sigurno poznajo, no, in mislim, da se jih da tudi na, internetu poiskati pod tem, če vpišeš srčki, a ne. to je ena taka nostalgija na stare čase. Včasih so babice gojile veliko, dalij, dalije so pa majčkeno tako, no, majčkeno bolj sitne, zato ker moraš cvetove rezati, če hočeš, da na novo cvetijo. sicer začnejo semena delati, potem se cvetenje upočasni pa tudi meni osebno to malo grdo izgleda. vrtnice, s tem, da je treba paziti, ko jih kupuješ. Ko kupuješ vrtnice recimo, okej, poleg tega, da vprašaš, a so visoke, a so grmičaste, a so nizke, a so skratka, kakšen je njihov volumen. vse vrtnice morajo biti na soncu. Vrtnica mora imeti prostor, da diha. Če jo druge rastline preveč obdajajo, preveč stiskajo, rosa zjutraj preveč dolgo časa na njih ostane, in se bolezni, kljub temu da kupiš vrtnico, ki naj bi bila odporna na razne rje, plesni, smeti in tako, rade zbolijo. je pa fino, če kupiš vrtnico, da ti zagarantirajo, da ima tudi napisano, da je odporna proti tem boleznim, ki jih imajo radi. tako da, To je to, ne. potem pa seveda moje potonike, ostrožniki, lupinusi, to so rože, ki bi jih svetovala, ker z njimi skoraj ni dela. Majčkeno rezanja in to je to.